Domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru, doresc în primul rând să îi mulțumesc colegei mele Jeleva pentru buna colaborare pe acest raport, cât și colegilor, colegelor și asociațiilor persoanelor cu dizabilități. Doresc să subliniez faptul că avem nevoie de o protejare clară a categoriilor defavorizate, cu atât mai mult cu cât vorbim într un context în care există efecte ale crizei economice. Doresc să subliniez faptul că Uniunea Europeană promovează incluziunea activă a persoanelor cu handicap și participarea deplină a acestora în cadrul societății, iar această abordare se află în centrul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul persoanelor cu handicap și, de aceea, solicităm ratificarea de urgență de către statele Uniunii Europene a acestor documente internaționale, precum și implicarea activă a organizațiilor și persoanelor cu handicap în procesul de monitorizare și implementare a acestor documente și, de asemenea, solicităm statelor membre și executivului comunitar să asigure un acces liber și difuzarea